Ja, spoštovani podpredsednik, hvala za dano besedo. Državna sekretarka, kolegice in kolegi! Danes, govorimo o noveli zakona o voznikih, ki je se dotika gasilstva. skozi, kar nekaj časa nazaj poslušamo tako iz strani Gasilske zveze Slovenije, gasilskih društev, občasno tudi Uprave za reševanje in zaščito v Republiki Sloveniji, da je na tej točki, o kateri danes govorimo, treba nekaj, spremeniti oziroma dopolniti. Seveda ko ko, govorimo o besedi, ko slišimo besedo "gasilstvo", nas vse prav gotovo, spravi na eno skupno točko, da je treba tej problematiki seveda, s še posebej posvetiti. Nedavno v prejšnjem mandatu, naj spomnim, da smo v Slovenski demokratski stranki govorili o enem zakonu. Iz, V tistem zakonu smo tudi ugotavljali, koliko zakonov imamo v Republiki Sloveniji in koliko imamo tudi podzakonskih aktov. Seveda ti podatki, ti podatki bremenijo Slovenke in Slovence na vsakem koraku. Pa da se vrnem nazaj k gasilstvu. Seveda, Ko, pričakujemo, od gasilcev, da nam priskočijo na pomoč, pričakujemo od njih, da so najbolj strokovni, predvsem in pa največkrat merimo čas, da so najhitrejši, ko gre seveda za reševanje, življenj ali, materialnih dobrin. Ta, novela zakona, ki je ki je danes na poslanskih klopeh, ki ima seveda tako z leve, z desne podporo, jaz se malo samo bojim, pa jaz upam, da je ta bojazen, odveč, da med tem prvim in drugim branjem ne bo jo neki posegi, neki, grobi posegi v to novelo, tako mogoče iz vlade, pa še enkrat ponavljam, naj bo ta moja bojazen odveč, pa tudi od nekih zunanjih dejavnikih. Seveda ko govorimo o tistih ljudeh, ki, ki, imajo te kategorije, to smo že danes skozi razpravo ugotovili, da pretežno tisti člani gasilskih društev, ki imajo C-kategorijo, imajo to kategorijo prvenstveno zaradi svojega poklica, ki ta poklic seveda vsakodnevno uporabljajo, in ker je ta poklic, poklic voznika se mnogokrat zgodi, da so tej ti člani, ko je treba, ko dobijo poziv, nekje oddaljeni, zelo oddaljeni od seveda svojega gasilskega doma oziroma od, tiste točke, kjer to vozilo čaka seveda na poziv in tudi zelo oddaljeni od, neke nesreče, ki se je zgodila. Zato se mi zdi še kako prav in seveda pozdravljam, ta trud, kolega Doblekarja in tudi gospe, Sluga, da na tem segmentu neke stvari spremenimo. Kot, sem že uvodoma povedal, gre za, neko oviro, oviro, da bi lahko tisti, ljudje, to so gasilke in gasilci v Republiki Sloveniji, ko dobijo poziv, ko največkrat ne vedo, ne vedo, kam odhajajo, kaj jih v nesreči čaka, dali seveda še to breme iz sebe, da če bodo sedli za vozilo, ki njegova masa presega tri tisoč petsto ton, tri tisoč, tri cela pet tone, ne bodo seveda tudi dobili kakšno globo. Še pa enkrat, ponavljam mojo bojazen in jaz verjamem in upam, da je ta bojazen odveč, da med tem prvim in drugim branjem te novele zakona v voznikih ne posegajo ne ne bodo posegli tisti dejavniki, ki bi mogoče temu dobremu namenu zakona, novele zakona, posegli v takšni smeri, da bi na koncu, ko bomo stisnili tipko v drugem branju, ta novela zakona ne bila, temu namenjena, za kar je bilo veliko truda vloženega tako iz strani, gospoda Doblekarja pa tudi, gospe, Sluga. Hvala lepa.